Y lo ha dicho la señora ministra del Consejo liderazgo de la Unión Europea. No nos resignemos. Se pueden conciliar los intereses privados, los intereses de la industria y de la agricultura con la conservación del medio ambiente. Es el desarrollo sostenible.

Yo le doy una. Siga la estrategia forestal de la Comisión Europea, que dice que hay algunos productos que vienen derivados de este auténtico expolio forestal que no tendríamos que importar, que hay que restringir. Señorías, estamos librando una batalla. Este Parlamento está librando una batalla esta tarde contra auténticos depredadores negacionistas. Pero la batalla la podemos ganar con el liderazgo de la Unión Europea. Sin resignarnos y con coherencia.